Legyen az első szó a dicséreté. A Bizottság két malomkő között őrlődve megpróbálta összeegyeztetni, és ügyesen egyeztette össze az Európai Parlament által támogatott közös európai célok finanszírozási igényét és a tagállamok költségvetési konszolidációs céljait. Legyen szabad kiemelnem néhány olyan elemet, ami az elején, már az első megközelítésre jónak tűnik. Ellentétben néhány kollégámmal, én örülök annak, hogy az agrártámogatások és a kohézió marad a két legjelentősebb tétel a költségvetésben. Örülök annak, hogy több pénz jut a kisvállalkozásoknak, a kutatásnak, valamint a határ menti együttműködéseknek. Örülök annak, hogy a visszatérítési rendszerek egyszerűsödnek és némileg visszább lépnek. Jó irányba tett lépésnek tartom, és örvendetes, hogy a Bizottság bátor volt nekivágni a bevételi oldal reformjának. De nem tudok örülni annak, hogy a kohéziós politikában a belső arányok rossz irányba tolódtak el. A konvergenciarégióknak juttatott összegek részaránya jelentősen csökken a fejlettebb régiók javára. A kohéziós támogatások felső határának csökkentése sok ország számára komoly problémát fog jelenteni, és a fejlettebb tagállamok kevésbé érintettek, ezáltal a fejletlenebb tagállamok rovására történik mindez. A Bizottság javaslata nem foglalkozik eléggé a nagyvárosokkal, a fővárosok gondjaival. Az agrártámogatások mértéke jelentősen csökken, bár itt a részletek még nem ismeretesek. És van egy veszély olyan joganyagban, amelynek meghozatala során a Parlamentnek egyetértési joga van, nem lehetnek olyan részelemek, amelyekről együttdöntési eljárás keretében kell dönteni. Végül az utolsó szó, kedves kollégák, itt mindenki a válságról beszél. Hét évre nézünk előre! Hát hét évig a válságban leszünk? Hát ki fogunk lábolni belőle!